Statele membre care au o bună guvernanță a finanțelor publice și politici fiscale anticiclice au avut capacitatea de a acorda stimulente fiscale, astfel încât economiile să poată depăși criza. În acest cadru, ca raportor, apreciez inițiativa Comisiei Europene și proiectul de directivă a Consiliului privind îmbunătățirea asistenței reciproce dintre statele membre în vederea recuperării datoriilor din impozite și taxe.

Doresc să vă spun că, în proiectul de directivă, se îmbunătățesc radical o serie de aspecte importante ale recuperării datoriilor schimbul de informații dintre autorități, modalitățile de urmărire a datoriilor și feedbackul care este necesar Comisiei Europene pentru a monitoriza o activitate în continuă creștere ca număr de cazuri între statele membre.